Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar! Najprej nekaj bistvenega. Preden boste za to govornico prišli koalicijski poslanci in govorili v svojem stališču o tem, kako Slovenska demokratska stranka ponovno vlaga ta zakon, naj vas samo opozorim, da smo ta zakon letos v prejšnjem mandatu že vložili in je bil v prvem branju potrjen. Potrjen je bil tudi z glasovi gospoda Tomaža Gantarja, Primoža Hainza, Franca Jurše, Benedikta Kopmajerja, Marjane Kotnik Poropat, Antonije Marije Kovačič, Marinke Levičar, Uroša Prikla in pa Petra Vilfana. Skratka, poslanska skupina Desus je ta naš zakon, ki ga imamo danes tukaj, podprla. Prav tako nekateri poslanci Stranke modernega centra. Ampak, kaj se je zgodilo? Ker je predsednik vlade odstopil, ta zakon ni prišel v drugo branje, ker smo v Slovenski demokratski stranki dejali, da smo pripravljeni pristati še na nekatere popravke. Ta zakon, ki smo ga sedaj predlagali, ni točno tak, ker smo že sledili eni pripombi iz prejšnjega mandata in sicer tretji člen smo napisali sledeče: "Država zagotovi prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja za vsak dan izvajanja in za vsak dan izvajanja operativnih nalog gasilstva tudi dodatno pokojninsko zavarovanje." Tukaj smo spremenili to, da ni, da smo iz "in za vsak dan izvajanja javne gasilske službe" dali "izvajanje operativnih nalog gasilstva", kar je ožji pojem. Gre za operativo, ker izvajanje javne gasilske službe je vse, je tudi pripravljenost, so gasilske vaje, in tako naprej, kar piše v pravilniku o gasilski službi. Slovenija in pa slovenska vlada v zadnjih letih poslušamo zadnja dva, tri mandate, kako se bo uredil status prostovoljnega gasilca. Žal ne pridemo do udejanjanja besed, ki jih poslušamo. Pretekli mandat smo štiri leta poslušali, kako so usklajevanja v zadnji fazi in kako bomo poslanci na mize dobili zakon, ki bo takšen, da bo zadevo uredil. Gospe in gospodje, dajte mi povedati, kdo pripravila spremembo zakona, spremembo in ureditev statusa prostovoljnega gasilca, ki se ga da urediti z nekaj členi štiri leta in mogoče še leto več in mogoče še leto več. Nekdo, ki bi se resno lotil te problematike, naredi delovno skupino, v pol leta mora biti zadeva urejena, ker ne gre za spremembe celotnega zakona. In ker tega ni in ni, in kljub sejam odbora za obrambo, ki smo jih imeli v prejšnjem mandatu in kljub poslanskih vprašanj, jim tega ni bilo, smo lansko leto potem, ko je bil očitek, da pač te stvari ne sodijo v interventni zakon, ki smo ga predlagali po, decembrskem, vetrolomu leta dva tisoč sedemnajst, smo predlagali poseben zakon, kjer smo stvari, ki smo jih takrat, kar se tiče gasilcev, dali v tisti interventni zakon, dali posebej in ga naslovili kot Predlog zakona o dopolnitvah zakona o gasilstvu. Pripomba, ki je bila ena od glavnih, se pravi, da je za financiranje, za vsak dan izvajanja, operativnih nalog gasilstva, smo zamenjali glede, javne gasilske službe, skratka, smo šli v ožji del, da gre res samo za operativo, ne pa vse, ostaja pa "status operativnega prostovoljnega gasilca, je odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu zniža zavarovalne premije in imajo davčne olajšave". In pa, v drugem členu predlagamo, novo tretjo in četrto točko, "zagotavlja sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in zagotavlja sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev". Zakon je bil, kot sem že dejal, v malo spremenjeni obliki in ta spremenjena oblika se po novem nanaša na, tiste glavne pripombe, ki so bile takrat v prejšnjem mandatu sprejete v prvem branju. V drugem branju bi tudi mi z našimi amandmaji sledili nekaterim kot, nomotehničnim popravkom, ki so potrebni, kot je zapisala Vlada Republike Slovenije, in tudi v tem primeru smo, pripravljeni slediti temu, da moraš v naši državi čisto vsak korak in čisto vsako stvar predpisati, ker drugače se očitno ne ve, za kaj gre. Skratka, predlagamo zakon, ki je bil v preteklem mandatu v prvem branju sprejet in zaradi odstopa predsednika vlade ni prišlo do drugega branja, bo pa zanimivo gledati predvsem eno poslansko skupino, ki je takrat dva meseca pred volitvami ta zakon podprla, kako bo sedaj glasovala o predlogu, ki je, glede na razprave, ki so bile takrat opravljene, še bolj sprejemljiv. Hvala lepa.